Így a szakterületért felelős kollégákkal együtt a mezőgazdaság és vidékfejlesztés költségvetésben betöltött kulcsfontosságú szerepét erősítettem. Ez a terület, tehát az agrárterület hozzájárul az EU alapvető célkitűzéseihez, éppen ezért nem engedhetünk meg semmiféle költségvetési csökkentést vagy átcsoportosítást. Az olyan területek, mint például az aktív gazdálkodók, a termelői csoportok, a küzdelem a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, a piaci megfigyelőközpontok ügye, növény és egészségügyi intézkedések, és az okos megközelítés jelentős biztonságot és kitörést nyújtanak Európa elnéptelenedő vidéki térségeiben, és egyben biztosítják Európa élelmiszertermelő képességeinek fenntartását. Külön ki kell emelnem a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések szerepét, amelyek politikai prioritások kialakításában és új kezdeményezések előkészítésében kiemelten fontosak.